W związku z charakterem tej pracy jest ona często traktowana jako praca mniej wartościowa, a kwestie związane z uregulowaniem praw wolontariuszy pozostają nierozwiązane. Uważam, że w dobie kryzysu gospodarczego wolontariat, który jest ugruntowaniem demokracji i wyrazem solidarności, powinien być objęty szczególną troską i propagowany także w krajach pozaunijnych. Myślę, że działania należy rozpocząć od uregulowania niejasnych ram prawnych, a także powinno się zlikwidować niepotrzebne bariery administracyjne. To z powodu przeszkód biurokratycznych wolontariusze często nie mogą wykonywać swojej pracy i w ostateczności wielu z nich odczuwa zniechęcenie. Myślę, że odbywające się właśnie w Polsce i na Ukrainie Mistrzostwa Europy w piłce nożnej są wspaniałym dowodem na to, jak bardzo potrzebujemy wolontariuszy i jak bardzo są nam oni przydatni.